La Unión Europea emite casi el triple de gases de efecto invernadero que Mercosur, pero somos líderes globales en la lucha contra el cambio climático. El Pacto Verde y el compromiso de convertirnos en la primera región en 2050 es buena prueba de ello, pero desde luego no es suficiente. Es necesario el compromiso y la implicación de todos.

Por ello, adquiere especial importancia el Acuerdo UE Mercosur, con un ambicioso capítulo de desarrollo sostenible, jurídicamente vinculante y un compromiso efectivo de implementar el Acuerdo de París sobre el cambio climático y de retroceder y hacer caer las preferencias comerciales si se incumple. Hay que recordar que, gracias al Acuerdo, Brasil se compromete a detener la deforestación ilegal y a reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 43 en 2030 con respecto a los niveles de 2005, siendo el único de los grandes países en desarrollo en asumirlo. Y esto es posible gracias a que hay un acuerdo.